Sehr geehrter Herr Kollege Scholz! Ich habe den großen Vorteil, dieses von Ihnen angesprochene geheime Dokument nicht zu kennen. Von daher weiß ich nicht, ob ich Dinge anspreche, die in dem Dokument überhaupt drin stehen oder nicht. Aber halten Sie das für intelligent, in einer öffentlichen Sitzung des Europäischen Parlaments aus einem möglicherweise vertraulichen Dokument zu zitieren, dessen wahren Inhalt die Öffentlichkeit und dieses Parlament nie erfahren werden?